Gospođo predsjedavajuća, čini mi se da će se još neko vrijeme voditi rasprava da li je Turskoj mjesto u Europskoj uniji, ali unatoč maglovitoj europskoj perspektivi ove države treba reći kako su EU i Turska doista upućene jedna na drugu. Turska se naslanja na naše vanjske granice, vrijedna nam je saveznica u sklopu NATO a, a milijuni Europljana turskog podrijetla dijele s nama blagodati, a i nedostatke Europske unije.

Naime, povezanost između Europske unije i Turske nosi i određene odgovornosti za obje strane.

balkanskoj ruti šverca droge, čiju žilu kucavicu predstavlja upravo Turska. Iako Turska svake godine zaplijeni velike količine droge, to očito nije dovoljno, pa držim prioritetnim ulaganje dodatnih napora kako bismo neutralizirali ovu rutu i time napravili veliki iskorak u borbi protiv droge.